No, jaz predlagam, da si še enkrat preberemo zakon, kajti v petem členu piše, da sredstva za financiranje gospodinjskega dodatka se zagotovijo v državnem proračunu, in ne iz pokojninske blagajne.